Este atât de șocant că, după discursul de dimineață al Președintelui Comisiei Europene, domnul Jose Manuel Durao Barroso, despre starea Uniunii și proiectele noastre europene, discutăm acum despre starea mass media în cadrul Uniunii și mai ales într un număr de state Bulgaria, Ungaria, România, Italia. În Italia, unde da, există o situație de incompatibilitate între președintele Consiliului și calitatea sa de patron al unui imperiu mediatic care exercită monopolul în această țară.

de garant al Tratatelor, vă voi cita dintr un document. Citez Fenomenul campaniilor de presă la comandă, cu scopul de a denigra instituții ale statului, prin răspândirea de informații false, despre activitatea acestora, reprezintă o vulnerabilitate a statului român. Acest document nu face parte nici din doctrina hitleristă, nici din cea stalinistă. El aparține unui text care are valoare de lege, dacă va fi adoptat de Parlamentul României și a fost redactat sub titulatura de Strategia națională de securitate a României sub comanda președintelui Traian Băsescu.

Acest document, menționând provocările la adresa securității naționale, consideră în fapt că libertatea presei și libertatea de opinie, care sunt altfel drepturi fundamentale ale fiecărui stat membru al Uniunii, reprezintă de fapt o amenințare la adresa securității naționale. Formularea acestui articol lasă loc arbitrajului, abuzului, discreditează activitatea. Vă informez în final, doamna Comisar, că două petiții au fost deja prezentate Parlamentului European și cel mai mare sindicat al jurnaliștilor români, MediaSind, a depus o petiție.